Aș dori să îl felicit și eu pe colegul meu, domnul Cutaș, pentru realizarea unui raport foarte bine structurat. Activitatea Băncii Europene de Investiții trebuie să fie mai bine direcționată, selectivă și orientată către rezultate concrete. Banca trebuie să se asocieze cu intermediari financiari responsabili și transparenți. Este nevoie de o majorare semnificativă a investițiilor europene strategice pe termen lung. Trebuie să ne concentrăm pe infrastructură și coeziune la nivel european. Salut faptul că banca se concentrează pe domeniile cele mai afectate de criză, IMM urile, regiunile de convergență și acțiunile privind clima. Referitor la împrumuturile acordate, BEI trebuie să aplice o politică activă de informare prin intermediul site ului său.